Sie haben sich gerade sehr lautstark über mangelnde Transparenz beklagt. Kann es sein, dass Sie selbst vielleicht sogar einige der Dokumente, die uns zur Verfügung stehen, gar nicht abgerufen haben? Und kann es sein, dass zu den regelmäßigen Informationstreffen vor und nach den Verhandlungsrunden schon mehrfach gar keine Abgeordneten Ihrer Fraktion anwesend waren?